Na vele jaren duwen en trekken lijken we eindelijk die stap te maken naar duurzame nationale rekeningen en dat is hoog nodig, want laten we heel eerlijk zijn het economisch systeem dat wij momenteel hebben, werkt simpelweg niet. Het aantasten van milieu en natuur kan nog altijd vrijwel kosteloos. Dus het systeem klopt niet. Die kosten die niemand betaalt, die worden op de maatschappij afgewenteld. Waarom is duurzame energie duurder dan conventionele energie? Omdat de maatschappelijke kosten van het verstoken van kolen en gas en olie niet door iemand betaald worden. Dit lijkt een heel technisch rapport maar uiteindelijk gaat het om echt belangrijke dingen. Meten is weten, zeggen wij in het Nederlands en daar gaat het hier om.

Meten is weten, dat is van groot belang, maar het gebruiken van de kennis die we daarmee opdoen is nog veel belangrijker en dat is wel de essentiële volgende stap. Ik hoop van harte dat dat bijvoorbeeld zal leiden tot het afbouwen van de honderden miljarden aan subsidies die een schadelijk effect hebben voor de natuur en het milieu die we in de wereld nog steeds hebben. Laat ik nogmaals de commissie en onze rapporteur hartelijk danken.